Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, naturellement, je voudrais remercier le commissaire Dimas de sa présence, de ses réponses et de l'attention qu'il continue de porter à toutes ces catastrophes. Nous avons beaucoup travaillé ensemble lorsque le président Barroso m'avait demandé de préparer un rapport, qu'il a d'ailleurs cité, sur la création d'une force européenne de protection civile.

2006. Quand je le relis, et que je vois toutes les catastrophes qui se sont produites, je me dis qu'il reste toujours d'actualité.

Tous les pays sont concernés, et j'ajouterai qu'il n'y a pas seulement les catastrophes naturelles, il y a aussi des catastrophes humaines, dues aux hommes.

Il y a d'autres catastrophes naturelles que les incendies.

Franchement, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, les outils que nous mobilisons ne sont pas à la hauteur de ces catastrophes qui vont se multiplier sous le double effet du réchauffement climatique et des transports. Voilà pourquoi je pense qu'il nous faut être plus ambitieux. Je remercie la Commission, le commissaire Dimas et toutes ses équipes de la direction générale qui font fonctionner le mécanisme de protection civile.

Avec les pays membres qui le souhaiteront, on peut imaginer des coopérations renforcées.

Quand je dresse la liste des catastrophes, je peux dire que tout le monde est concerné les inondations qui ont touché l'Allemagne en 2002, les grandes pandémies et aussi le terrorisme. Voilà, Monsieur le Commissaire, pourquoi je souhaiterais que la Commission prenne l'initiative d'aller plus loin, de proposer aux États membres d'aller plus loin.